Solicităm ca aceste verificări să fie efectuate pe baza unor criterii de evaluare comune și detaliate, pentru a îmbunătăți ulterior securitatea nucleară în Uniunea Europeană.

Statele membre sunt responsabile pentru propriul mix energetic, dar siguranța nucleară este responsabilitatea noastră, a tuturor. De aceea, este important să avem o rezoluție privind siguranța nucleară în Uniunea Europeană. Subliniez că, pentru fiecare reactor nuclear, investițiile pentru siguranța nucleară trebuie să fie asigurate până la sfârșitul perioadei planificate de funcționare a acestuia. În urma testelor de rezistență, standardele pentru viitoarele reactoare nucleare și, implicit, costul energiei nucleare vor crește. Astfel, Uniunea trebuie să investească substanțial în măsuri de eficiență energetică și în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, în special pentru sectorul clădirilor și al transporturilor.